Señor Presidente, señor Van Rompuy, señor Barroso, yo comparto con ustedes algo que me parece que es necesario decir, y es que, efectivamente, en la reunión del pasado jueves, el Consejo Europeo tomó decisiones muy importantes, decisiones que eran impensables hace sólo cuatro meses. Me parece que tenemos que ser valientes para decirlo. Yo creo que, como en una constante histórica, las crisis mueven Europa. Y, ciertamente, también esta crisis, como usted ha dicho, muy importante y muy grave, ha dado lugar a que haya una serie de decisiones, unos caminos que se están explorando y que son importantísimos en la construcción europea. Por cierto que una de las decisiones que se ha tomado en este Consejo europeo y no menor, aunque no haya sido comentada es precisamente la decisión de reformar el Tratado y de establecer la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental para reformar el Protocolo nº 36 del Tratado de Lisboa, y justamente esto significa, señoras y señores, que se ha acordado la incorporación de 18 nuevos diputados a esta Cámara y que 12 Estados miembros van a tener derecho a una representación más justa, frente a la que tenemos actualmente. Pues bien, en ese contexto, yo quiero destacar la importancia de que el Consejo haya tomado una decisión para ampliar el número de representantes de este Parlamento y que hoy mismo, si no estoy mal informado, la Conferencia Intergubernamental ha tomado ya esta decisión de los